Die Schließung von Guantánamo ist sicher ein Signal dafür, dass die USA die Verletzung von Menschenrechten auch im Zeichen des Kampfes gegen den Terrorismus eingestehen müssen und beenden wollen.

Erstens und das ist weder schändlich noch kläglich, Herr Scholz muss das Sicherheitsrisiko für das Aufnahmeland geklärt sein.